Cred că este momentul să depășim abordarea formală a acestui fenomen, pentru că lipsa statisticilor, lipsa unor reglementări de incriminare coerente în statele membre și lipsa de preocupare, decât la modul declarativ, cu privire la acest subiect confirmă că este, într adevăr, un subiect care este tratat formal în Uniunea Europeană. De aceea, este nevoie de o directivă. Costurile economice nu au fost analizate foarte serios, din păcate nici în acest raport, dar nici în alte abordări, pentru că acest fenomen, accentuat în momentul de față de criza economică, induce pentru bugetele naționale costuri economice deosebite, de sute de milioane de euro. Cred că este momentul să avem o cuantificare a acestor costuri și să încercăm să răspundem cu mijloace nu numai economice, dar și juridice adecvate combaterii acestui fenomen.